W konsekwencji ma to przyczynić się do trwałego wzrostu gospodarczego w Unii.

Jest to niezwykle ambitny projekt, biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację w dziedzinie finansów publicznych oraz gospodarki poszczególnych państw, a także bezrobocie w całej Unii, które zamiast maleć, rośnie z 9,5 w 2010 r.

To oznacza, że przez ostatnie lata ubyło 6 milionów miejsc pracy. Niepokojącym zjawiskiem jest także perspektywa wprowadzenia tzw. pakietu klimatycznego, który może doprowadzić do tego, że na przykład w moim kraju, w Polsce, przybędzie pół miliona bezrobotnych.

tworzenie nowych miejsc pracy poprzez promowanie przedsiębiorczości i samozatrudnienia, a także co jest bardzo ważne wzywa Komisję oraz państwa członkowskie do zwiększenia inwestycji poprzez zamówienia publiczne.